We zijn er allemaal van overtuigd dat de resistentie voor antibiotica een levensbedreigend gevaar is longontstekingen die niet meer te behandelen zijn, ziekenhuizen die kampen met MRSA gevallen,

U zegt dat de aanpak moeilijk is en daarom heb ik voor u zes regels tegen resistentie.

Verplicht de tussenstap via de apotheek als het ook daar duidelijk is dat er alleen maar op recept kan worden geleverd. Dat bleek in Denemarken tot een directe en grote reductie van gebruik te leiden.

Zo is vergelijking mogelijk, ook met ziektes bij mensen, en dan is er meer inzicht in het mogelijk overspringen van ziektes van dieren op mensen en op het ontstaan van resistenties. Ten vierde voer een koplopersysteem in. Reductie tot gezonde en veilige laagste normen.

In de innovatie unie is gezegd dat we fragmentatie en duplicatie moeten voorkomen. Laten we zeggen dat we daar echt vol op inzetten en onderzoek verrichten naar mogelijke alternatieven. En ten zesde maak een einde aan de intensieve veehouderij, verander consumptie van vlees, want daar begint het allemaal mee. Dat is het begin en het eind van het hele probleem.